Madame la Présidente, en premier lieu, je m'oppose à toute harmonisation dans le domaine des droits d'auteur, ne serait ce qu'à cause de l'ambiguïté du terme dans la version anglaise, alors que les deux notions relèvent de philosophies différentes.

Cette directive n'a pas permis l'harmonisation des droits d'auteur. Tant mieux! Les travaux de la mission menée en France par Pierre Sirinelli, éminent professeur de droit, présentent un état des lieux de ce qu'entraînerait la révision de cette directive proposée par ma collègue Julia Reda l'affaiblissement des droits d'auteur, ce à quoi je m'oppose fermement. Ensuite, il n'est proposé aucune révision de la directive sur le commerce électronique, qui garantit un régime très protecteur aux prestataires de l'internet. Nous pouvons même parler d'irresponsabilité. Avec ce projet de révision, vous risquez d'accoucher, une fois encore, d'un texte mort né au détriment des auteurs. Qui peut prévoir ce que sera l'internet dans 5 ans? L'Union européenne est un logiciel obsolète qui ne produit que des disquettes. Nous en avons encore la preuve aujourd'hui.